Spoštovana ministrica hvala za prvi del vašega odgovora. Seveda jaz mislim, da zelo redko najdemo državo, kjer bi lahko tujci, ko prihajajo v državo, zlorabljali njihove zakone. Jaz mislim, da je to težko kdaj kje slišiš ali srečaš, ne. Tudi jaz sam si zelo težko predstavljam, da mi dovolimo v Republiki Sloveniji, da tujci, ki prihajajo k nam, zlorabljajo naše zakone oziroma tiste stvari, ki smo jih seveda tukaj v parlamentu pa tudi vlada zastavila, za da država funkcionira. Spoštovana ministrica, jaz se zavedam, da ste je to zatečeno stanje, ko ste prišla na ministrstvo, da ste prejeli, to stanje. Seveda živimo tudi v državi, ko mi mamica, ki dela, ki je celo vodja trgovine, zasluži, ne vem, sedemdeset evrov več, pa dela cel teden, vse sobote pa vsako drugo nedeljo. Sedemdeset evrov več ko nekdo, ki je cel mesec doma. Seveda živimo tudi v državi, kjer ljudje, ki so štirideset let delali, ne morejo danes iti, v dom za upokojence. Ali zajedajo svojo nepremičnino, ki jo imajo največkrat od nje, že kako še kako potrebno živijo njihovi otroci. Skratka, dovolimo pa, da na drugi strani da tujci, seveda vi ste mi lepo razložila. Jaz tudi, da ne bom največkrat da da ne bi na pamet govoril, bom šel tudi na upravno enoto, pa bom šel tudi na socialno službo. In bom šel tudi temu podjetniku, da enkrat dokažemo na nekem segmentu, kje se zakonodaja krši. Hvala.